Cet engagement, nous ne sommes pas en train de le tenir et le budget que vous proposez ne fait pas exception. Il faut plusieurs milliards de plus pour atteindre cet objectif. On dit partout qu'il y a une urgence climatique, que la jeunesse se mobilise dans la rue. Or, le projet de budget que vous nous proposez est en dessous de l'engagement que vous avez pris il y a des années. C'est pour cela que le Parlement européen est sur une position qui demande deux milliards d'euros de plus pour le climat dans ce budget, de façon à ce qu'on se rapproche au maximum de l'engagement que nous avions pris. Deux milliards d'euros pour 500 millions d'Européens, cela fait quatre euros par Européen. Quand on regarde l'urgence climatique, quand on regarde la mobilisation de la jeunesse, je serais vraiment désespéré que, du côté de la Commission et du côté du Conseil, on n'écoute pas cette voix, qu'on n'écoute pas la voix du Parlement et que nous devions nous battre pour obtenir ces deux milliards d'euros de plus pour le climat qui devraient aller de soi, dans le contexte que nous connaissons.